De waardeverdeling in de keten is zeer ongelijk en dat is een structureel probleem.

De taskforce voor agrarische markten is een belangrijke stap voor de lange termijn.